Természetesen egyetértünk abban, hogy ahhoz, hogy elérjük azokat a célokat, amiket Párizsban is megfogalmaztunk, és az Unió klímapolitikája is megfogalmaz, ahhoz elkerülhetetlenül szükség van nemcsak arra, hogy ne a fosszilis energiaforrásokba fektessünk pénzeket, pláne ne közpénzeket, tagállami vagy uniós közpénzeket, de arra is, hogy kivezessük a befektetéseket, már meglevő befektetéseket a fosszilis szektorból, tehát a divesztmentre is szükség lesz. Ha ebben nem tudunk hatékonyak lenni, akkor soha nem fogjuk elérni a kitűzött célokat.